Hvala lepa, podpredsednik, za besedo. Nisem Divjak, sem pa Divjak, ampak pustimo to. Včasih tudi divjak, če je treba. Kolega, Predrag je pravzaprav opozoril zelo o globoko na tematiko, k o kateri govorimo. Sama bi bila krajša in bi želela opozoriti kljub temu na dve zadevi. V poročilu lahko preberemo, da napredek vsekakor pri romski skupnostih je, vendar je poudarek na na tem, da je počasen. Ukrepi segajo na različna področja družbenega življenja s poudarkom na dvigu izobrazbene ravni, zmanjševanju brezposelnosti, izboljšanju zdravstvenega varstva, bivanjskih razmer, odpravam predsodkov, stereotipov in diskriminacije, ohranjanju romske kulture, jezika in identitete. Ti trendi, pri vključevanju Romov v vse ukrepe aktivne politike zaposlovanja se mi zdijo zelo zelo pozitivni. Zdaj, obstajajo pa seveda težave, tudi zato, ker, kot smo lahko slišali, si Romi med seboj, zelo nagajajo in nasprotujejo iz takšnih in drugačnih razlogov. Vendar razlike po Sloveniji so pa tudi zelo očitne. Sama poznam, recimo, romsko skupnost v v, pri Murski Soboti v Pušči ali pa v v Mariboru. Te zadeve so definitivno drugačne kot tiste, o katerih je govoril kolega. Pomembno se mi zdi, da je kljub temu na neki deklarativni ravni za Rome relativno dobro poskrbljeno. Če govorim o o Mariboru, zagotovo. Vendar, pa imamo določene težave, ki jih seveda tudi lokalne skupnosti sproti rešujemo vsaka na svoj način v skladu s tisto problematiko, ki se pač v nekaj določeni lokalni skupnosti pojavlja. Če ne veste, v Mariboru imamo prvo romsko gostilno. Vljudno vas vabim, da jo obiščete in tudi na ta način podprete delo Romov. Golaž je odličen, verjemite mi. Tako da pridite kaj v Maribor pogledat, ne. Se mi pa zdi kljub temu, nujno opozoriti še na nekaj, to pa je, da se morajo tudi Romi začeti zavedati, da so polnopravni in enakopravni člani družbe in se ob svojih pravicah zavedati tudi svojih dolžnosti. In to se mi zdi ključno, kar lahko preberemo tudi v poročilu. Zato na kratko, predlog priporočila bom seveda podprla, novelo zakona, o kateri ste govorili, pa je verjetno tudi nujno, čimprej sprejeti. In predlagam, da jo da jo tudi pripravite in gremo te zadeve uredit, da bomo lahko rekli, da, vsi v Sloveniji živimo enakopravno, imamo, enake pravice in enake dolžnosti. Hvala lepa.